Señora presidenta, comisaria, gracias a usted y a su equipo por el gran trabajo realizado.

porque abre nuevas oportunidades de intercambio en sectores en los que somos líderes mundiales en calidad y tecnología, incluidas las producciones primarias de alta calidad —lo que solo puede reforzar esta posición— y porque compartimos con Canadá valores y principios que van a salir reforzados, al crecer con un Acuerdo que los hace más presentes y fuertes en el comercio mundial. Esta es la mejor respuesta frente a otros estándares sociales o medioambientales que, sin acuerdos como este, encuentran más facilidades para prosperar. El equipo de comercio de la Comisión Europea ha demostrado en esta legislatura conocimiento, capacidad real para hacer evolucionar realidades hasta ahora inmóviles —como el sistema de arbitraje— y sensibilidad social y capacidad de interlocución.